Gospodine predsjedniče, žrtva i onaj tko se branio ne mogu imati licemjernu reakciju na presudu, nego samo iskrenu reakciju na nepravdu. A agresor i napadač u ovom slučaju je bila Srbija, koja nije htjela prihvatiti ustavno pravo republika bivše Jugoslavije na odcjepljenje i osamostaljenje. Oni imaju licemjerne reakcije. Haški sud je u nekim slučajevima upao u zamku izjednačavanja odgovornosti i donošenja presuda neutemeljenih u pravu i dokazima i zbog toga kreirao presude koje su produbile bol i patnju žrtava. Zbog toga, unatoč nekim dobro odrađenim poslovima, ne možemo reći da je ispunio svoj cilj, a to su istina i izraženo poštovanje i pravednost prema žrtvama.